Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn za tę samą pracę to jeden z najistotniejszych elementów walki dyskryminacją. To postulat dążący do zrównania pozycji kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Pomimo że zasada równego traktowania w odniesieniu do płac została zapisana już w traktacie rzymskim i podjęto szereg działań, mających na celu walkę z tym problemem, do dnia dzisiejszego różnica w wynagrodzeniach utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.

Wszystkie państwa deklarują, że chcą walczyć z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Dlatego moim zdaniem należy wzmocnić naciski na państwa członkowskie, aby ich polityki były bardziej skuteczne.

r. poda uzasadnienie słabej skuteczności wdrożenia zapisów dyrektywy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w dziedzinie wynagrodzenia i zaproponuje konkretne działania.